Monsieur le Président, à partir de ce rapport et des 200 recommandations qui l'accompagnent, il est urgent de s'attaquer à l'évasion et à la fraude fiscales en mettant nos actes en accord avec nos paroles et avec ce texte.

Ceci représente plus de dix fois le budget de l'Union européenne elle même. C'est aussi dix fois plus que ce que la conférence de Paris a décidé d'attribuer au Fonds vert pour le climat. Il faut donc avancer à grands pas vers une harmonisation de la fiscalité des entreprises et des banques qui soit efficace, dès lors qu'elle permettrait de réorienter l'argent vers la création d'emplois et la transition environnementale taxer la spéculation financière, exiger la transparence bancaire et empêcher la fraude organisée, notamment à la TVA.